Hvala, spoštovani predsednik, za dano besedo. Cenjena ministrica s sodelavkama, državni sekretar, kolegice in kolegi. Seveda najprej, zahvala kolegu Zvonetu, za, to poslansko vprašanje, s katerim je zbudil skoraj polovico, polovico, nas, poslank in poslancev tega državnega zbora, da je to vprašanje, ki ga je zastavil, seveda še kako potrebno, da se o njem razpravlja v tem državnem zboru. Naj spomnim, pa verjetno je že to danes bilo povedano, da smo v Evropsko unijo stopili leta dva tisoč štiri. Seveda, dobrih petnajst let potem, pa spoštovana ministrica s sodelavci, ne želim danes, da bom zdaj vas kritiziral, ampak sem v opozicijski poslanec, ki ugotavljam, da v enem letu, seveda pričakujemo četrto, četrto ministrico, zelo težko bi, seveda, sam ocenil vsa ministrstva, katero je bolj pomembno ali katero je manj pomembno v Republiki Sloveniji. Prav gotovo je pa ministrstvo, o katerem danes govorimo, eno najpomembnejših, ki bi moralo imeti, seveda ime, osebo, že več kot eno leto, ki bi bila slovenska avtoriteta, seveda, še bolj bi si pa želel, da bi bila ta evropska avtoriteta. Seveda, da tega ni, je prav gotovo krivec predsednik vlade, ki vodi to vlado že več kot eno leto. Prej sem poslušal gospoda Trčka, ki je govoril o Slovenski Bistrci, drži, tudi sam sem bil enkrat ali dvakrat zraven, ko smo se pogovarjali o tej zelo pomembni tematiki. Jaz mislim, da so v Sloveniji ljudje, ki jih lahko najmanj v dveh minutah na list napišemo pet, ki bi na tem področju zavihali rokave pa se tega lotili, kot, se je tako potrebnega resorja, oziroma segmenta pri črpanju evropskih sredstev, za Slovenijo bi bil seveda učinek danes lahko mnogo, boljši. Seveda, ko je prvi minister ropotal po tem ministrstvu, jaz mislim, če ga bi še pustili, če bi ga predsednik vlade pustil še vsaj kaka dva meseca, da bi verjetno kdo odšel iz tega ministrstva. tisti ljudje, ki so bili na tem ministrstvu, znajo povedati, da tam vse ni tako, kot mora biti. Seveda da lahko to ekipo sestaviš in postaviš, rabiš tam avtoriteto. Seveda, da enkrat poslušamo, da ne funkcionira računalniški sistem, enkrat znajo predhodniki seveda, ministri, ki so bili tam, povedati, da tudi ljudje, včasih ne veš, kdo pije pa kdo kdo plača, pa že sedijo na tem, na te stolčkih več let, seveda posledično delajo s tem škodo Republiki Sloveniji. Seveda mi danes celo popoldne, o tem pomembnem vprašanju razpravljamo, ministrica se največkrat huduje na, na, je slabe volje na nas, predvsem poslance opozicije, kar se pa tiče prihodnosti, bili smo, trikrat ali štirikrat v tem mesecu v sobi, ki je zaprta za javnost, in smo govorili o novi perspektivi. Drži, to smo danes povedali, tudi ministrica je povedala, da povsem druga ekipa, vodi pogajanja za novo perspektivo, ki je pred nami, dva enaindvajset-dva sedemindvajset, ampak glejte, da se mi danes tolažimo tukaj v tem državnem zboru, da ni eden ključnih sestavnih delov minister na tem področju, jaz mislim, da dajemo sebi slabo tolažbo pa da zavajamo državljanke in državljane. Skratka, področje, o katerem danes govorimo, še enkrat ponavljam, je eno ključnih za razvoj lokalnih skupnosti, za razvoj države in današnja razprava, jaz upam, upam, da bo odprla, seveda, tako kot smo takrat glasovali za to poslansko vprašanje kolega Črnača, da se bomo tega področja lotili z nekimi drugimi vidiki pa, z neko drugo energijo, predvsem pa želim povedati, da ne smemo več dovoliti, pa ne glede ki, ki je, ker da bomo ta resor podcenjevali, da bomo v enem mandatu zamenjali pet ministrov, oziroma še več, predvsem pa, da ta resor ne bo imel dva, tri ali pa več mesecev resor brez ministra. Seveda posledično ljudje, ki so tam zaposleni, pa verjamem, da je mnogo dobrih, ki so, ki vihajo že več let rokave, ampak verjetno njihova energija se izgubila med tistimi, ki ne delajo dobro na tem na tem ministrstvu. Hvala.